Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen!

Das Ergebnis ist nicht perfekt, aber der Vorwurf, der hier vor allen Dingen dem Kommissar gemacht wird, gilt vor allem uns.

Auch Teile meiner Fraktion waren nicht in der Lage zuzustimmen.

Aber der Vorwurf gilt auch den Grünen und den Sozialdemokraten, die erst eine Entschließung unterschrieben haben und sie dann am Ende im Plenum nicht mitgetragen haben.

Wir brauchen eine Veränderung der Richtlinie.

Deutschland ist mehrfach angesprochen worden. Natürlich müssen wir damit leben, dass wir auch kritisiert werden. Aber ich darf darauf hinweisen, dass 13 EU Mitgliedstaaten schon jetzt ohne Kernenergie arbeiten, darunter wirtschaftlich sehr erfolgreiche Länder wie beispielsweise Österreich und Dänemark, sodass man diese Möglichkeit für Deutschland sicherlich auch akzeptieren muss.

Das, was bekannt geworden ist, gefällt mir im Prinzip sehr gut, eine Mischung aus Anreizen und Verpflichtungen für die Betroffenen. Was mir noch nicht gefällt, ist, dass sich die Mitgliedstaaten selber Ziele setzen sollen. Da sollten wir auch von der Kommission eine Vorgabe haben, sei sie nun sofort verbindlich oder erst indikativ.